Je peux vous annoncer que les présidents que vous avez confirmés et je vous en remercie et qui vont se mettre au travail, sont M.

Bernardino, qui est Portugais, pour l'Autorité de supervision des assurances, et M. Enria, qui est Italien, pour l'Autorité des banques.